Tady padala slova o tom, že bychom měli zmrazit úspory zločinným představitelům konžského režimu, že bychom měli přehodnotit naši pomoc tomuto státu, zkoumat nakolik peníze, které do Konga posíláme, nekončí v rukou zkorumpovaných představitelů tamní státní moci, ale pokud a zda vůbec pomáhají prostým občanům této země, kteří žijí v hrozných podmínkách. My samozřejmě tu situaci nevyřešíme, to je jasné, ale alespoň vyvinout konkrétní tlak a ne pouze přijmout usnesení by mělo být důsledkem tohoto dnešního jednání. Tlačit na prezidenta Kabilu, aby konečně udělal prezidentské volby a aby v tomto roce proběhly pokud možno řádné volby tak, aby došlo ke změně ve vedení této země, protože rok 2017 je vnímán jako nejhorší rok soudobého Konga s největšími násilnostmi vůči civilnímu obyvatelstvu.